Ich habe ihm jetzt dreimal erklärt und wenn Sie zugehört hätten, dann würden Sie es auch wissen dass ich ihm nicht das Wort entzogen habe, weil er die Redezeit überschritten hat, sondern weil er die Redegeschwindigkeit überschritten hat.